To jest jeden z tych programów mówię o Erasmusie który był, być może, najbardziej oczekiwany, zwłaszcza przez młodych ludzi, w całej Europie.

Moja grupa polityczna bardzo często uważnie przypatruje się pieniądzom wydawanym przez Unię Europejską, ale akurat to jest ten typ wydatków, który jest jedną z najlepszych inwestycji. Pieniądze zainwestowane w młodych ludzi, ich edukację, w możliwość poznawania innych osób, innych kultur, innych krajów, to jest najlepsza inwestycja w przyszłość Unii Europejskiej.